Ashton Asszony! Szeretném kiegészíteni azt, amit a kisebbségek kapcsán mondott. A béke érdekében nem elég csak az etnikai békétlenségeket megszűntetni, ennél több is kell. Anszanszucsi szerint is Burma békéje és jövője a nemzeti etnikai kisebbségekkel való megegyezésen múlik. A kisebbségek számára is kielégítő megoldás szerinte a föderalizmus, az önrendelkezés és a területi autonómia. Ha komolyan akarjuk venni a kisebbségek helyzetét és sorsát a világban, akkor ezt csakis hitelesen tehetjük. Példát mutatva, komolyan véve az EU területén élő kisebbségek sorsát, az őket érintő diszkriminációt is, úgy, ahogy ma a Howitt jelentésben is említettük kora délután. Az őshonos nemzeti kisebbségek is egyedi igényekkel rendelkeznek, és biztosítani kell számukra az élet minden területén kiterjedő tényleges egyenlőséget a világban, és hozzáteszem, az EU területén belül is.